Tavalyelőtt a Parlament plénuma elsöprő szótöbbséggel szavazta meg a ciántechnológiát alkalmazó bányászat betiltására vonatkozó határozatot. Ennek ellenére a képviseleti demokrácia európai alapszabályát teljességgel figyelmen kívül hagyva, illetve a tagországok nemzeti hatáskörére hivatkozva az Európai Bizottság a cián bányászati használatát nem képes betiltani, Romániában pedig minden tiltakozás ellenére feltartóztathatatlanul halad előre a verespataki bányaberuházás

A 2000. január 30 i tiszai ciánkatasztrófa évfordulóján a határozat egyik előadójaként ezúton kérem fel Martin Schulz elnök urat, hogy a Parlament nevében járjon közben a Bizottságnál és Romániánál tavalyelőtti határozatunk életbe léptetése érdekében. A gigantikus terv megvalósulása esetén a nagybányai zagytározónál negyvenszerte nagyobb verespataki tározó valóságos ökológiai atombombát jelent.